Madame la Présidente, l'égalité hommes-femmes est un principe juridique fondamental en France et en Europe. C'est aussi un principe fondateur de la civilisation européenne contemporaine. Sur ce sujet comme sur tant d'autres, l'Union européenne est, hélas, incapable de montrer l'exemple. Seuls trois des quinze juges dernièrement nommés à la Cour de justice de l'Union européenne sont des femmes, ce qui manifeste un certain mépris à l'égard d'autres femmes qui avaient la compétence requise pour être choisies.

Il faut réaffirmer avec force l'égalité de l'homme et de la femme à l'heure où Daesh et certains communautarismes prônent l'asservissement de la femme à l'homme. Si l'Union ne le fait pas, les peuples européens en tireront les conséquences. Mais pour elle, il est sans doute déjà trop tard.